Spoštovani, spoštovana gospa ministrica! Iz prometnega modela, ki ga je leta dva tisoč šestnajst v sklopu izdelave celostne prometne strategije Mestne občine Celje izdelalo podjetje PNZ, to je Povezovanje za prihodnost, je razvidno, da je obremenitev severne mestne vpadnice, Mariborska cesta v Celju, že kritična. Tako je potrebno iskati takoj, je potrebno iskati rešitve vzporedne prometne povezave v smeri jug-sever. Največja obremenitev cest in okolja z aerosoli in hrupom, je prometna obremenitev tranzitnega tovornega prometa v smeri tretje razvojne osi. Če opišem dobesedno, Mariborska cesta, ki se proti jugu nadaljuje v Aškerčevo in Ulico štirinajste divizije, predstavlja osrednjo prometnico v smeri tretje razvojne osi, kot sem rekel, trasa te razvojne osi danes torej poteka neposredno skozi gosto poseljeno mestno jedro, Celje, kjer so ob cesti stanovanja, šole, vrtci, zdravniške ambulante. Gre za državno cestno skozi skozi mesto, kjer je promet še posebej zgoščen ob dopoldanskih in popoldanskih prometnih konicah. Dnevno se prevozi več kot trideset tisoč vozil, zlasti, tovornih, ki povzročajo hudo onesnaženje, hrup, tresenje hiš in ogrožanje prometne varnosti občanov. Če ta tranzit preusmerijo na vzporedno cesto, rešimo dobršen del onesnaževanja Celja, zlasti iz kot sem že prej rekel, s prašnimi delci, dva cela pet, ki so posebej agresivni in direktno vstopajo v kri in povzročajo obolenja srca in ožilja in tudi rakotvorne so. Zdravju škodljiv je zlasti dnevni konec, koncentriran pretok dizelskih vozil, ne, saj se Celje uvršča med manj prevetrena območja v Sloveniji, skratka, ta, ta ti izpuhi ostajajo. Torej, spoštovana gospa ministrica, sprašujem: Kdaj in kako se bo tranzit, tranzitni promet na tretji razvojni osi umaknil iz Celja in uredil na ustrezni obvoznici Celja? In še to bi rad opozoril. Siol net nas je petnajstega dvanajstega, ta mesec ta mesec obvestil, da, na podlagi razsodbe Evropskega sodišča bodo Madrid, Pariz in Bruselj verjetno prepovedali promet dizelskih vozil skozi, ta mesta. Namreč, vsa vseh dizelskih vozil, ki ne dosegajo emisijski standard Euro šest devet EM. Hvala.